Myslím si, že jeden z dôvodov, pre ktoré sa politika Európskej únie v oblasti biodiverzity míňa účinku, je nedostatočné povedomie v spoločnosti o význame zachovania ekosystémov pre ďalší život na Zemi. Musíme preto vedieť presvedčivo vysvetliť nielen našim občanom, ale aj regionálnym politikom či firemným manažérom, že ochrana biodiverzity nie je v rozpore s udržateľným a hospodárskym rastom. Lepšie povedomie spoločnosti o potrebe ochrany a zachovania ekosystémov vygeneruje väčší tlak na orgány verejnej správy, ako aj na podnikateľské subjekty, aby svojim konaním netolerovali poškodzovanie životného prostredia. Viac musíme investovať aj do výskumu, aby sme lepšie spoznali interakcie medzi jednotlivými zložkami ekosystémov a vedeli sa vyvarovať takých zásahov do prírody, ktoré môžu spôsobiť vážne poškodenie systému. Výskum zameraný na ochranu biodiverzity musí mať multidisciplinárny charakter, aby zohľadnil nielen aspekty ekologické, klimatologické či genetiky, ale aj aspekty sociálne a ekonomické.